Padały słowa o jednolitej polityce azylowej, ale to nie jest tylko kwestia techniczna, to jest kwestia merytoryczna. Powinniśmy być bezwzględni dla świata przestępczego i hojni hojni na pewno dla uchodźców, dla uchodźców chrześcijańskich i w miarę możliwości hojni dla tych, którzy chcą przyjechać do Europy ze względów ekonomicznych. Najpierw trzeba wyznaczyć kierunki merytoryczne, a potem rozstrzygnięcia techniczne. Pan komisarz Timmermans mówił, że polityka w tej sferze musi być globalna. Rozumiem jego słowa, że musi być związana z polityką sąsiedztwa, z polityką dotyczącą Południa i Wschodu.

I wreszcie nie mogę nie odnieść się do słów kolegi brytyjskiego, który zabierał głos w procedurze niebieskiej kartki. Czy mam rozumieć, że polityka Wielkiej Brytanii w okresie komunizmu, polityka azylowa była łatwiejsza?